Amíg azonban bejártak, a gyerekeket inkább hazaküldték, mert sáros cipővel, piszkosan állítottak be. A cigánytelepen, ahol laknak, nincs betonút, így aztán a gyerekek mindannyiszor a mezőn átkelve, sáros lábbal érkeztek az iskolába. Bírták, ameddig bírták a megaláztatást, hogy leszidják és hazaküldjék őket, aztán egyre többször elkerülték az iskolát. A szüleiket meg emiatt börtönbüntetésre ítélték.

Józsefék gyermekei nem azért nem jártak iskolába, mert nem akartak tanulni. A körülményeik nem engedték, hogy tanulhassanak. Megfelelő ruha és cipő, otthoni víz és áram nélkül, tanszerek híján esélyük sem volt arra, hogy elvégezzék az általános iskolát. A halmozottan hátrányos helyzetű közösségek fölzárkóztatása komplex folyamat. Ez csak lépésről lépésre, a helyi szükségletekhez igazodva, hosszú távon valósulhat meg. Európa ebben segíthet, hogy valós adatokra támaszkodva meghatározza a célokat, eszközöket biztosít hozzá, számon kéri a célok megvalósítását, követi a romák helyzetének változását. Az eddigieknél kevésbé bürokratikus, gyorsabb, átláthatóbb módszereket dolgoz ki, hosszabb távon támogatva egy egy közösséget, amíg az valóban gondoskodni tud saját magáról. Nem elég iskolát építeni B. Józsefék gyerekeinek, megélhetést nyújtó munka kell, etetni, ruházni, iskolába járatni tudják a gyerekeket a szülők. Emberhez méltó lakhatási körülmények kellenek, ahol fel lehet készülni a másnapi iskolai órákra, ahol van világítás és fűtés.

És emberi szó, amely feledtetni tudja a megaláztatásokat. Az európai roma stratégia nem hoz azonnali változást, de esélyt ad rá. Az igazi kérdés az, hogy tudunk e olyan szabályokat, feltételeket teremteni, amelyek eljuttatják a segítséget azokhoz, akik nem tudnak versenyezni a forrásokért, akiknek alig van érdekérvényesítő képességük. Szükség van diszkriminációmentesség garantálására, nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a társadalmi élet minden területén. Szükség van települési, iskolai szegregáció megszüntetésére, valós esélyek teremtésére, a roma közösségek bevonására európai, tagállami és helyi szinten is. És mindenekelőtt politikai elköteleződésre mindenki részéről, aki hozzá tud járulni a helyzet változásához európai szinten is. Nem elég a tagállami roma stratégiákhoz keretet adni, hanem igazi európai roma stratégia kell, európai szintű felelősségvállalással, természetesen nem vitatva a tagállami felelősséget. Kérem a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Parlament állásfoglalásában megfogalmazottakat teljes egészében ültessék át az anyagaikba, és az eredményekről rendszeresen számoljanak be a Parlamentnek.